Nemyslíte si, že po těch několika letech bojů bychom už ty analýzy měli mít a měli bychom i stát před konkrétními návrhy řešení té situace?